W europejskich debatach na temat polityki zatrudnienia częściej mówimy o walce z bezrobociem i o odpowiednim zabezpieczeniu społecznym, a niestety znacznie mniej miejsca poświęcamy tematom związanym z podnoszeniem aktywności zawodowej czy wspieraniem ludzi przedsiębiorczych, którzy tworzą nowe miejsca pracy.

Niepokojący jest komunikat Komisji Europejskiej, z którego wynika, że fundusz społeczny przeznaczony na podnoszenie aktywności zawodowej w 70 został skonsumowany przez beneficjentów wykształconych i zatrudnionych, a tylko w 30 przez tych, którzy poszukują pracy. Mam nadzieję, że wdrażanie strategii 2020 odwróci te proporcje, faktycznie zwiększymy skuteczność funduszu społecznego i jednocześnie wpłyniemy na wzrost wskaźnika aktywności zawodowej, a tym samym nareszcie staniemy się konkurencyjni na globalnym rynku pracy.